A Gregorčič, izvolite. Hvala lepa, podpredsednica. Spoštovane kolegice in kolegi. Začel bom zelo, laično, brez abstrakcij, brez filozofije, da bomo vsi dobro razumeli in da bo razumela najširša javnost. O številkah, seveda. Zdaj, ponovil bom naše uvodno stališče. Predlagana novela bi se v prakso prevedla nekako takole. En uspešen menedžer, direktor, ki zasluži devet tisoč evrov mesečno, bi v tem primeru prišel do dodatnih dvesto petdesetih evrov mesečno. Kar pri taki vsoti ni veliko, to je eno tako malo bolj konkretno kosilo, ki si ga tak človek lahko privošči, lahko si kupi eno kravato za dvesto petdeset evrov ali pa ne vem kaj. Menedžer, recimo, ali pa nekdo, ki zasluži štiri tisoč petsto evrov, bo bi po tej noveli prišel do dodatnih sto petinštiridesetih evrov, kar tudi ni pri vsoti štiri tisoč petsto, neka, neka velika, neka velika vsota, ampak, je pa lepa vsota, vseeno, ne? Inženir s plačo dva tisoč dvesto evrov, bi prišel do dodatnih sedeminosemdeset evrov, delavka ali pa delavec z neto plačo, približno sedemsto šestdeset evrov, pa bi mesečno obogatela za dodatnih osemnajst evrov, kar je približno tri vozovnice, moje vozovnice za vlak Trbovlje-Ljubljana, tri vozovnice. In, cela ta fama, cela ta diskusija na temo delamo za majhnega človeka, da bo dobil osemnajst evrov na mesec, je ena velika dimna zavesa, z drobižem, zato da se zakrije nov privilegij, najbogatejšim, ki tukaj zopet največ profitirajo. Ampak ne bom s prstom kazalo samo na kolege z desne opozicije. Zgodovina slovenske politike je, kar drzna v tej smeri dajanja privilegijev, najbogatejšim. Prva vseeno, taka točka, je bila, Bajuk-Janševa reforma dva šest-dva sedem. Odpravili ste petdesetodstotno mejo najvišjega razreda, znižali dohodnino v vseh razredih, kar je seveda, najbolj koristilo tistim, z najvišjimi dohodki, izločili dohodke od kapitala, iz skupne obdavčitve znižali, davek na dohodek pravnih oseb s petindvajset na dvajset. In potem druga Janševa vlada, nova etapa, znižanje davka iz dvajset na sedemnajst odstotkov, kjer seveda zopet profitirajo, najbogatejši. Potem pa naslednji dve etapi. V Cerarjevi vladi zopet, znižanje, zopet oziroma razbremenitev plač najvišjih, tistih višjih od enacelašestkratnika, povprečne plače, kar je padlo, približno, na deset odstotkov, najpremožnejših - Cerarjeva vlada je to storila dvakrat v svojem mandatu. Vedno isti, vedno isti imenovalec, podobni ukrepi, skupni imenovalec vsega pa dodajanje novih in novih privilegijev tistim, ki so že tako ali tako, najbolj, premožni. Ampak, zdaj gremo pa še enkrat na leto, na to isto foro, z novelo, ki je na, ki je na klopi. Ideja današnje novele, današnje obravnave, je slaba. Je na lestvici od ena do deset, slaba na enajst. Slaba je, ker kaže na brezsramno prilizovanje slovenske politike kapitalu, slaba je, ker je brez vrednosti za splošno blaginjo v državi, in slaba je, ker je brez vrednosti za državni proračun. Še v minus gre. Obremeni ga za dodatnih tristo sedeminosemdeset milijonov evrov. Eno brezsramno prilizovanje kapitalističnemu razredu, nič drugega. Bržkone samo zato, da predlagatelj ohrani dobre odnose s svojimi bogatunskimi prijateljčki. Seveda, pod pretvezo, da naj tisti, ki največ prispeva s svojo produktivnostjo, tudi največ, odnese. Ampak, kdo v delovnem procesu največ prispeva s svojo kreativnostjo? Svojo, svojimi rokami, idejami, znojem in tako naprej? Je to samo ta en človek, ki vodi ta proces? Ali je to množica tistih, ki to idejo realizirajo v prakso? Koliko je vredna ideja brez tistih, ki jo realizirajo v prakso? Za dodatnih osemnajst evrov. Zaključil bom - ko govorimo o davčnih politikah, o davčnih reformah, o davčnih razbremenitvah in tako naprej, moramo vedno imeti v mislil v mislih tistega, ki je najšibkejši. Davčna obremenitev mora biti vedno zastavljena progresivno in iti v obratni smeri, ko govorimo o o razbremenitvi. Torej, več ko imaš, več prispevaš. Manj ko imaš, prispevaš manj. Več ko imaš, boš preživel, če boš manj dobil. Manj ko imaš, je solidarno, da dobiš več. To je jedro civilizacije in socialne države. Vse ostale debate o davčnih razbremenitvah in davčnih politikah so brezpredmetne, so nesocialne, nepravične, nehumane, necivilizirane in, roko na srce, popolnoma brez zveze. Hvala lepa. Hvala lepa.